Spoštovani gospod podpredsednik, državna sekretarka, kolegice in kolegi, vsi navzoči, prav lepo pozdravljeni! Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije ženske še vedno v večji meri opravimo neplačano skrbstveno in gospodinjsko delo, kar še vedno kaže na neenakomerno porazdelitev dela med partnerjema. Ženske tako še vedno več časa namenimo skrbi za gospodinjstvo, otroke, starejše osebe in druge pomoči potrebne družinske člane in članice. Zaposlene ženske porabimo za gospodinjska in skrbstvena dela povprečno dvainštirideset ur na teden, torej še en delovnik, moški pa povprečno osemindvajset ur, seveda pohvaljeni vsi tisti, ki si enakomerno porazdelijo doma gospodinjska dela, ampak statistike pač tako kažejo. To delo ni nikjer upoštevano, kar ni pravično. Položaj žensk se v socialnem smislu še poslabša po dopolnjenem petinšestdesetem letu, predvsem tistih žensk, ki živijo same. Po podatkih SURS-a, prvega prvega dva tisoč osemnajst, so bile ženske, ki so živele same, stare povprečno petinšestdeset let. Namen zakona, ki smo ga pripravili v Novi Sloveniji, je ovrednotiti gospodinjsko delo žensk, ki ni sicer nikjer upoštevano kot delo. Omenjeno krivico bi odpravili z uvedbo tako imenovanega gospodinjskega dodatka, na ta način bi omilili revščino žensk v starosti, saj statistike kažejo, da je največ revnih oseb prav žensk nad petinšestdesetim letom starosti, samskih samo oziroma vdov in tistih, ki živijo same. Zakon o gospodinjskem dodatku kot prvi tovrstni zakon v Sloveniji obravnava in ureja pravice za ženske, ki so stare petinšestdeset let in več ter prejemajo pokojnino do petsto evrov. Tiste ženske, ki niso prejemnice pokojnine, pa lahko gospodinjski dodatek prejmejo, če druga sredstva iz državnega proračuna oziroma javnih sredstev ne presegajo že omenjene višine. V Novi Sloveniji želimo z uvedbo gospodinjskega dodatka v višini sto evrov, olajšati položaj žensk, starejših od petinšestdeset let, ki prejemajo pokojnino ali druga sredstva iz javnih blagajn, nižja od petsto evrov in tako zmanjšati revščino in negotov položaj žensk v starosti. Krščanski demokrati bi si sicer želeli, da bi gospodinjski dodatek dobile vse ženske nad petinšestdeset let za opravljeno dodatno delo, in bi, da bi ta postal univerzalen, vendar bo to mogoče, ko bodo finančne zmožnosti to tudi omogočale. Spoštovani poslanci in spoštovane poslanke! v Novi Sloveniji pričakujemo, da boste zakon podprli vsi socialno čuteči poslanci, še posebej pa tisti, ki cenimo delo naših mam in babic.